Entre 2007 et 2010, la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles a permis à plus de cent mille Européens de concrétiser ce projet personnel. Nous pensons que le potentiel de ce dispositif est encore bien plus important. Il s'adresse aujourd'hui à quelque 6,4 millions professionnels, dont 5,7 millions

De tels chiffres, Mesdames et Messieurs les députés, montrent bien ce que peut représenter la circulation de telles compétences dans tout le marché intérieur. Voilà pourquoi nous devons, nous voulons, faciliter cette reconnaissance, la rendre plus simple, plus rapide. Cette reconnaissance des qualifications est un vecteur de confiance supplémentaire et Dieu sait s'il y a besoin de confiance en ce moment pour les citoyens et pour les entreprises dans le projet européen. Je voudrais dire, après ces remarques d'ordre général, à quel point je suis heureux que le rapport d'initiative que vous venez de présenter, Madame McClarkin, représente une vraie convergence avec beaucoup d'idées avancées par la Commission dans le livre vert publié en juin. Cela confirme une fois de plus la coopération de qualité, à laquelle je tiens, entre nos deux institutions. Et j'ai d'ailleurs pu vérifier cette qualité et cette franchise dans nos relations à l'occasion de la conférence publique que la Commission a organisée le 7 novembre dernier à Bruxelles, où beaucoup d'entre vous étaient présents, en particulier le président Malcolm Harbour, mais aussi Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Constance le Grip, qui ont bien voulu intervenir dans les panels.

Je voudrais vous confirmer que ce rapport, que vous venez de présenter, constitue pour moi un éclairage, et une contribution très importante au moment où nous sommes dans la toute dernière ligne droite pour préparer la proposition législative que la Commission présentera le 20 décembre. Nos positions ne sont pas toujours identiques mais, au delà de ces quelques nuances, il n'y a pas de divergences de vue majeures.

D'abord la carte professionnelle. Le premier but de cette modernisation de la directive est de favoriser la mobilité en simplifiant les procédures de reconnaissance des qualifications et en les rendant plus efficaces. Voilà pourquoi nous réfléchissons je l'ai déjà dit à la création de cette carte professionnelle européenne, qui doit être facile, pragmatique, concrète. Il ne s'agit pas d'une carte à puce traditionnelle qui pourrait être très chère et en tout cas difficile à réaliser à un coût raisonnable. Cette carte que nous voulons proposer serait plutôt un certificat électronique fondé sur l'échange d'informations entre les autorités compétentes. Cette carte optionnelle pour les professionnels mais obligatoire pour les autorités compétentes pourrait réduire le délai de traitement d'une demande de reconnaissance de quelques mois à quelques semaines. Et naturellement, il s'agira d'impliquer beaucoup plus les États membres d'origine et de s'appuyer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le système d'information du marché intérieur IMI qui doit contribuer à la réduction des coûts pour l'ensemble des acteurs concernés. Deuxième point, le nombre des professions réglementées.

Je ne crois pas déraisonnable, si je vous dis objectivement mon opinion, que, s'agissant de secteurs aussi sensibles, il y ait une réglementation des professions qui interviennent dans ces secteurs. Je pense donc qu'il faut d'abord voir exactement ce qui est réglementé et pour quelle raison. Je n'exclus pas qu'on envisage une obligation renforcée de transparence en direction des États membres dans un premier temps. C'est bien à ces États membres de faire cet effort d'analyse critique sur le nombre et le type de professions réglementées.

Troisième point, la préservation de la reconnaissance automatique. La reconnaissance automatique est un régime actuellement favorable à la mobilité. C'est un acquis que nous voulons préserver. Je suis très heureux que le Parlement soutienne cette position. Je proposerai néanmoins de moderniser ce système et d'aller encore plus loin en l'élargissant à d'autres professions, notamment à travers des cadres communs de formation, qui pourraient utilement remplacer l'ancien concept des plateformes communes. Nous devons moderniser, oui, mais sans remettre en cause cette reconnaissance automatique. C'est ainsi, par exemple, que vous avez évoqué à l'instant, Madame McClarkin, la question des exigences linguistiques pour les professionnels de santé, qui doit être considérée avec une certaine précaution. Le problème ne provient pas tellement de la directive elle même. Je crois que cette directive prévoit une obligation pour les professionnels de posséder la connaissance de la langue du pays d'accueil qui est évidemment nécessaire pour le bon exercice de leur profession. Le problème provient, nous le pensons, de la mise en œuvre de cette obligation pour les professionnels de la santé dans les États membres. Deux remarques sur ce point. D'abord, en ce qui concerne les professionnels salariés, je souligne le rôle des employeurs qui doivent vérifier les connaissances linguistiques de leurs employés ensuite, je constate que la meilleure solution que nous ayons à cet égard est bien de déconnecter la vérification des connaissances linguistiques et la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour les entreprises, pour les professionnels indépendants, la directive Services a représenté un grand progrès. Je veux dire par ailleurs que je m'attache chaque semaine dans les visites que je fais dans les États membres et dans mes relations avec les administrations nationales à vérifier la bonne transposition et, surtout, la bonne mise en œuvre de cette directive Services, qui a un potentiel qui n'est pas encore complètement exploité.

Ces mêmes avantages doivent profiter aux travailleurs salariés, aux professionnels de santé.